Pomimo wielkich nadziei, jakie wzbudziło niedawno zakończone referendum, nie należy przypuszczać, że sprawa została już przesądzona. Nie jest przesądzona, nie wiadomo, czy podział kraju nastąpi według życzenia mieszkańców Południa. Inną kwestią jest to, że w chwili obecnej tamta część kraju jest zjednoczona niechęcią do muzułmańskiej Północy. Gdy ta niechęć przeminie i przyjdzie czas na budowanie instytucji państwa, szybko zauważymy mieszankę trzystu odmiennych kulturowo i językowo plemion. Tę kwestię już teraz należy brać pod uwagę, bo ona będzie bardzo istotna. Kolejne pytanie, które musimy sobie zadać i na nie odpowiedzieć, brzmi dlaczego teraz pojawiła się nadzieja na pokojowe zakończenie półwiecznego konfliktu. Jasną odpowiedzią jest ropa naftowa. Zapach petrodolarów uderza w nozdrza zarówno przedstawicieli obu części kraju, jak i zagranicznych koncernów, bez których wydobycie ropy w ubogim kraju byłoby niemożliwe. Miejmy nadzieję, że chciwość nie zasłoni nam oczu, a chęć pomocy nie tylko zapewni środki do budowania państwa, ale pozwoli nam stworzyć programy, które będą wzbogacały społeczeństwo.